segundo, la rápida implementación de los para que agilicemos el proceso de auxilio, identificación, registro, distribución y, cuando proceda, devolución con dignidad tercero, Turquía como socio clave —hay que fortalecer las relaciones en la lucha contra la inmigración irregular y clandestina y contra los traficantes, así como en lo relativo a la ayuda a los refugiados.

legal, reforzando los procedimientos de asilo o la identificación y el control de fronteras social, para la necesaria inclusión de los refugiados a través de programas educativos, laborales y sanitarios. Además, es necesaria una conferencia de donantes.